Ou continuons nous à constater que le rapport de force, au fil de ces dernières années, s'est inversé en notre défaveur, nous les pays européens, et en faveur de pays émergents comme la Chine ou l'Inde? Que faire? Plusieurs pistes nous semblent importantes. Tout d'abord, établir une nouvelle gouvernance mondiale de l'environnement, en s'appuyant sur les ONG, les sociétés civiles, les organisations syndicales. Créons une organisation mondiale de l'environnement! Et puis permettons l'émergence d'une véritable économie verte à partir des politiques locales de développement durable. Voilà l'action que nous devons mener et dans laquelle nous devons aider les institutions européennes.